Verá usted, la respuesta es muy parecida a la que di a la señora Vergiat. No, una cosa es la facilitación de un documento de viaje y otra cosa es cómo se puede dar un documento de viaje a lo que, en el ámbito de las relaciones internacionales, no es un Estado soberano. Afirmo y reitero que, legalmente, con independencia de que haya tenido el reconocimiento de muchos países de la comunidad internacional, el Reglamento que nos ocupa es para la Unión. Es para veintiocho Estados de la Unión. No es para veintitrés Estados de la Unión. De modo que, jurídicamente, será de imposible aplicación para la Unión. Por eso habrá recursos, lo anuncio claramente, habrá recursos de cinco Estados que no están sujetos a este Reglamento porque no reconocen a una provincia serbia como es Kosovo.